frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um eftirlit með hlutum og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingu eins og segir í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til með þessum lögum að settar séu reglur um eftirlit með hlutum þjónustu og fjárfestingu sem hafa hernaðarlega þýðingu og sömuleiðis um örugga vörslu og geymslu gagna og slík hins sama í lögunum er jafnframt kveðið á um viðurlög og stjórnsýsluleg úrræði gegn brotum á þessum lögum þessi lög taka til íslenskra ríkisborgara og útlendinga samkvæmt þeim ákvæðum sem almenn hegningarlög hafa að geyma um refsilögsögu en þau baka þar að auki

ábyrgð fyrir verknað sem þeir kunnu að fremja erlendis jafnvel þó ekki séu lög í gildi í því landi sem mæla gegn slíkum verknaði samkvæmt þessu frumvarpi og þeim lögum sem kunna að verða samþykkt á grundvelli þess má enginn sem lögin ná yfir flytja út hergögn eða hluti sem hafa svo kallað tvíþætt notagildi nema með leyfi ráðherra hlutur með tvíþætt notagildi er skýrður ítarlega í hugtakakafla frumvarpsins og þar er um að ræða hluti sem má nota bæði í borgaralegum og hernaðarlegum tilgangi það er hins vegar kveðið á um það líka í sérstakri grein að ráðherra getur veitt undanþágur frá þessu banni þegar eru gildar ástæður fyrir hendi en þá er jafnframt heimilt að setja skilyrði fyrir undanþágunni til að tryggja að með henni sé ekki grafið undan eða komist fram hjá markmiði bannsins sem er að viðhalda friði og öryggi í heiminum og treysta varnir gegn þeim sem kynnu að hafa í huga að fremja hryðjuverk þetta frumvarp er núna lagt fram í þriðja sinn en lítið breytt það má segja að nú þegar séu fyrir hendi ákveðnar heimildir til ráðherra til að reyna að takmarka útflutning og meðhöndlun hluta sem hafa hernaðarlega þýðingu það frumvarp hefur hins vegar ekki náð þeim tilgangi að geta gert okkur íslendingum kleift að uppfylla skilyrði ýmissa alþjóðlegra samkomulaga sem við höfum á seinni árum gengist undir eins og til dæmis fyrirmæla sem komið hafa frá öryggisráði sameinuðu þjóðanna en eins og þetta þing veit eru þau fyrirmæli bindandi fyrir aðildarþjóðir sínar það er þess vegna sem þetta frumvarp víkkar í reynd út þær heimildir sem ráðherra hafði samkvæmt lögunum um útflutningsleyfi frá nítján hundruð áttatíu og átta og sömuleiðis vekja athygli háttvirtra þingmanna á því að frumvarpið gerir það líka að verkum að heimildir ráðherra ná núna sömuleiðis til fjárfestinga og ýmiss konar þjónustu markmiðið með frumvarpinu er í reynd tvíþætt annars vegar eins og ég gat um áðan að gera íslendingum mögulegt að uppfylla skilyrði alþjóðlegra sáttmála sem þeir hafa gengist undir en sömuleiðis einnig til að auðvelda fjárfestingar innan lands og sömuleiðis útflutning ástæðan er sú að það eru ákveðin ríki eins og til dæmis japan og reyndar fleiri stór iðnríki sem ekki heimila fjárfestingar nema frá löndum eða gagnvart löndum sem hafa undirgengist það að setja slíkar takmarkanir sem hér eru lagðar til út frá ákveðnum alþjóðlegum sáttmálum ég leyfi mér sérstaklega að vekja eftirtekt á því að japan hafa til að mynda sýnt áhuga á því tvö eða þrjú japönsk fyrirtæki að taka þátt í nýiðnaði hér á landi sem fellur undir það sem við höfum stundum kallað að græða á stóriðju koltrefjaiðnað og hafa meðal annars skoðað möguleika á því í norðvesturkjördæmi kjördæmi háttvirts þingmanns sem hér veifar hendi formanns þingflokks framsóknarflokksins og þetta frumvarp er meðal annars sett fram til að greiða fyrir því í tengslum við umræður um þessa möguleika hafa komið fram fyrirspurnir frá erlendum ríkjum um það hvort ísland hafi sett með þessum hætti slík lög við vitum það að alþjóðleg samvinna um útflutningseftirlit hefur aukist verulega á síðustu árum og eins og ég gat um áðan er með þessu frumvarpi verið að víkka út og herða þær reglur sem gilda um eftirlit með hlutum þjónustu og fjárfestingum sem kunna að hafa hernaðarlega þýðingu og í frumvarpinu er líka það nýmæli að þar eru sett inn heimildarákvæði um að ráðherra gefist færi á því að setja reglur um örugga vörslu og meðhöndlun gagna sem varða þetta líka í greinargerð með frumvarpinu er farið skýrt yfir þær alþjóðlegu skuldbindingar sem ísland hefur varðandi útflutningseftirlit af þessu tagi ég nefni þar kannski fyrst og fremst fyrirmæli öryggisráðs sameinuðu þjóðanna við undirbúning á þessu frumvarpi hefur utanríkisráðuneytið leitað fanga í reglum í nágrannalöndunum þar á meðal á norðurlöndunum og í evrópusambandinu innan e e s svæðisins gildir vitaskuld reglan um frjálst flæði vöru og þjónustu samræmdar reglur af þessu tagi milli þjóða minnka hættuna á því að ólögleg varan frá e e s ríkjunum sé flutt um íslenskt yfirráðasvæði það má segja að frumvarpið miði að því að ná þannig fyrirkomulagi og eftirliti að það sé eins hagkvæmt og kostur er og þekking samstarfsríkjanna á þessum þáttum verði nýtt eftir atvikum ég tel því að virt útflutningseftirlit af þessu tagi með þeim dæmum sem ég hef nefnt sé til þess fallið að styrkja stöðu íslenskra útflutningsfyrirtækja það er þeirra sem stunda útflutning á því sem kalla má hluti með tvíþætt notagildi það til dæmis eins og kemur fram í þeim þremur fylgiskjölum sem þessu fylgja eru ýmiss konar hugbúnaður sem við höfum þróað meðal annars og kannski fyrst og fremst til að nýta í borgaralegum tilgangi sem er líka hægt að nýta í hernaðarlegum tilgangi og í sumum tilvikum er hann það sérhæfður að hann kann að vera eftirsóttur af þeim sökum og þetta frumvarp tryggir það að til dæmis ákveðin hátæknivara sé það sem við flytjum inn sem íhlut í okkar framleiðslu eða framleiðum hér á landi og flytjum út verði ekki flutt út til landa sem eru á bannlista þeirra ríkja sem við störfum með það er mikilvægt að fyrirtækin geti treyst því að útflutningur brjóti ekki í bága við alþjóðlegar skuldbindingar vegna þess að það getur haft í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir fyrirtækin sjálf en líka ríkin sem fyrirtækin standa í í stuttu máli frú forseti eru þetta meginatriði þessa frumvarps sem er tiltölulega einfalt og hefur tvisvar sinnum áður komið umræðu og sömuleiðis hef ég skýrt út markmið okkar með því að leggja fram þetta frumvarp ég legg svo til að